Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Vicepresidente della Commissione, se l'Unione vuole svolgere un ruolo guida sulla scena internazionale, deve promuovere la propria competitività attraverso settori strategici quali l'industria e l'energia. Per raggiungere questo obiettivo, l'Unione deve dotarsi di una vera e propria diplomazia economica con tre obiettivi principali. Il primo sostenere le proprie imprese all'estero, aiutandole a posizionarsi nei mercati emergenti, penso all'America Latina, all'Africa e all'Estremo Oriente, e a consolidarsi in quelli tradizionali. Secondo promuovere iniziative di internazionalizzazione delle imprese, in particolare le piccole e medie, attraverso missioni di operatori economici in paesi in crescita, business forum o incontri B to B

Terzo obiettivo attrarre in Europa investimenti produttivi e flussi turistici che favoriscano la crescita del nostro continente. La Commissione europea ha già sviluppato strumenti efficaci a sostegno di questa dimensione. Penso alle missioni per la crescita, che sono state già realizzate in circa 30 regioni o paesi e che si sono dimostrate molto utili per ampliare le attività delle nostre aziende oltre i confini dell'Unione. Ma il miglioramento e il potenziamento di queste iniziative sono fondamentali per affrontare sfide economiche e cogliere opportunità a livello globale. Nelle sedi del Servizio per l'azione esterna servono desk specializzati nel sostenere le piccole e medie imprese che intendono internazionalizzare. La nostra diplomazia, purtroppo, non si è rinnovata abbastanza e non ha sviluppato quel riflesso economico che la renderebbe molto più efficace ed utile per la crescita. Io mi auguro che si possano avere nuove missioni per la crescita. Le sue parole ci lasciano ben sperare e mi auguro che gli impegni da lei presi vengano seguiti anche dagli altri Commissari.